Instrumenty finansowe są sposobem realizacji założonych celów. W przypadku polityki zagranicznej, to jest działań zewnętrznych, w tym polityki rozwojowej, Stosowane instrumenty wymagają szczególnej finezji w wyborze.

Ile na pomoc finansową i rzeczową?

Parlament Europejski jest instytucją wybraną przez społeczeństwo, ma więc szczególne prawo do podejmowania decyzji o przeznaczeniu środków na rzecz budowy i rozwoju wolności, demokracji i praw człowieka, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz spełnienia wymogów społecznych i środowiskowych.